Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, si j'ai bien compris, Monsieur le Président Barroso, nous partons d'une analyse totalement opposée puisque vous avez dit que la crise était derrière nous, alors que notre groupe de la Gauche unitaire considère plutôt qu'elle s'aggrave. Pour la résoudre, vous préconisez l'austérité avec le pacte de stabilité, et maintenant le renforcement des sanctions. Je crois que c'est le contraire qu'il faudrait faire avec l'amélioration de la rémunération du travail, une nouvelle fiscalité favorable à celui ci et la taxation des transactions financières, l'amélioration des protections sociales, la défense des services publics et une grande politique de l'emploi. Je crains malheureusement que votre stratégie ne mène l'Union européenne dans le mur.

Ne voyez vous pas le danger qui nous menace aujourd'hui? L'idée européenne, parce qu'elle est basée sur la concurrence, le libre échangisme intégral, se fracasse sur le mur de l'argent dans les guerres économiques et, maintenant, la guerre monétaire. Pourquoi ne pas étudier un nouveau système, un fonds de développement humain et social à la place du pacte de stabilité, en lien avec la Banque centrale européenne qui, par la création monétaire, devrait pouvoir refinancer la dette des États, refinancer les banques nationales, sur la base de taux d'intérêt qui seraient favorables à des critères sociaux? L'Union européenne doit également prendre l'initiative, à mon sens, d'un nouvel ordre monétaire mondial en commençant par s'appuyer sur la proposition chinoise d'une monnaie commune internationale pour les échanges, comme l'ont fait la Thaïlande et le Brésil.

Monsieur le Président de la Commission et Messieurs les représentants du Conseil, je crois qu'il est temps d'imaginer de nouvelles initiatives et d'écouter les peuples.